Alegerile din iunie au fost un semn foarte clar în acest sens a pierdut controlul în șapte din cele zece mari municipalități ale Turciei. Condamnarea unor lideri ai opoziției la zece ani de închisoare pentru terorism și insulte aduse președintelui înseamnă răzbunare. Nu este nimic altceva decât o răzbunare, așa cum sunt hărțuirea și condamnările împotriva celor care își exprimă liber opinia pe rețelele sociale sau împotriva jurnaliștilor. Erdogan disprețuiește democrația, drepturile omului și opțiunile politice ale cetățenilor săi.